Señor Presidente, después de escuchar al señor Farage, dejo sobre la mesa el discurso que tenía porque tengo que responderle, aunque él se esté marchando. Mi país no puede aceptar lecciones de democracia de quien no considero que sea un demócrata y la prueba de que no es un demócrata es que ni siquiera se queda a escuchar lo que tengo que responderle. El señor Farage hace que me alegre del brexit porque gracias al brexit se marchará de esta Cámara la extrema derecha. Lo único bueno que tiene el brexit es que no tendremos que escuchar jamás al señor Farage. Si quería hacer un favor a los independentistas de Cataluña, les ha hecho justo lo contrario, porque estoy convencido de que quienes están intentando ilegalmente la independencia de Cataluña lo último que esperaban era el apoyo de la extrema, extrema, derecha europea, lo que, al final, nos demuestra a todos qué es lo que realmente está sucediendo en Cataluña y a qué se enfrenta realmente el Gobierno

Prefieren hablar de España que de Gran Bretaña porque de su país, aparte de gritar, ustedes no tienen nada que decir. Y les diré —hablando exactamente de Gran Bretaña— que mi grupo parlamentario está preocupado, como el señor Verhofstadt, por Irlanda del Norte, y muy preocupado por Irlanda del Norte, porque es un problema único que requiere una solución única y que va a exigir lo mejor de nosotros. Señorías, en contra de lo que hoy dice el señor Farage y algunos independentistas en Cataluña, España es una democracia consolidada, un socio leal y un buen amigo de toda la Unión Europea, que necesita la ayuda de todos. Y a los únicos que no necesita allí, porque yo no aportan nada, es a la extrema derecha, por más que quieran apuntarse a la fiesta.